virðulegi forseti ég flyt frumvarp til breytingar á stjórnarskránni hér á þingskjali fimmtíu og átta það tekur á ákveðnum þáttum stjórnarskrárinnar sem ég tel nauðsynlegt að breytt verði til þess að hrinda í framkvæmd

og völd framkvæmdarvaldsins séu miklu meiri en efni standa til miklu meiri en stjórnarskráin í raun mælir fyrir um og flyt því þetta frumvarp til þess að styrkja stöðu alþingis og færa hana til þess horfs sem ég tel að mælt fyrir skýrt í stjórnarskrá lýðveldisins frumvarpið var áður lagt fram á alþingi á hundrað þrítugasta og þriðja og hundrað þrítugasta og fimmta löggjafarþingi en varð ekki útrætt í hvorugt skiptið og er flutt því í þriðja sinn lagðar eru til virðulegi forseti í þessu frumvarpi þrjár breytingar á stjórnarskránni í fyrsta lagi er felld brott heimild til þess að setja bráðabirgðalög og í öðru lagi er skilið á milli framkvæmdarvalds og löggjafarvalds með því að meina ráðherrum setu á alþingi og í þriðja lagi er gert ráð fyrir að breytingar á stjórnarskránni verði bornar undir þjóðina heimild til setningar bráðabirgðalaga sem er heimild til einstakra ráðherra framkvæmdarvaldsins til að setja lög hefur verið lengi umdeild og var lengi beitt í umtalsverðum mæli frá átján hundruð sjötíu og fjögur hefur heimildinni verið beitt líklega fjögur hundruð fjörutíu og átta sinnum og þar af liðlega hundrað sinnum á áttunda og níunda tug síðustu aldar hafa ber í huga að þegar stjórnarskráin er sett átján hundruð sjötíu og fjögur voru aðstæður í íslensku þjóðfélagi allt aðrar en nú er þá kom alþingi saman annað hvert ár og stóð almennt ekki lengur en átta vikur í senn samgönguerfiðleikar voru miklir og fjarskipti stirð heimildin fyrir setningu bráðabirgðalaga sem studdist við þessi rök á ekki lengur við og rökstuðningurinn fyrir löngu síðan úr gildi fallinn við stjórnarskrárbreytinguna fyrir sextán árum þegar deildaskipting alþingis var afnumin var ákveðið að þrengja heimild ríkisstjórnarinnar til þess að setja lög með þessum hætti og var miðað við að heimildin yrði aðeins notuð í undantekningartilvikum ætlunin var að meginreglan yrði sú að kalla alþingi saman og starfsreglum þess var breytt þannig að það starfar allt árið og getur komið saman til funda hvenær sem er með litlum fyrirvara ekki verður séð að sú staða geti komið upp að ókleift verði að kalla alþingi saman en að á sama tíma geti einstök ráðuneyti ríkisstjórnin og embætti forseta íslands staðið að því að setja nauðsynlega löggjöf í kjölfar breytinganna hefur dregið verulega úr lagasetningu með bráðabirgðalögum setning bráðabirgðalaga um breytingu á lögum um lax og silungsveiði og fleiri lögum sumarið tvö þúsund og þrjú og bráðabirgðalaga í júlí tvö þúsund og sjö um notkun raflagna og raffanga í núverandi ástandi á íbúðar og skólasvæði fyrrum varnarsvæðisins á keflavíkurflugvelli auk bráðabirgðalaga í sumar vegna

um sjálfsábyrgð vátryggjenda var breytt lítils háttar sýna og benda til þess að aftur sækir í sama farið af hálfu ríkisstjórnar á hverjum tíma í fyrstnefnda málinu kom fram í áliti meiri hluta landbúnaðarnefndar alþingis um frumvarpið til staðfestingar bráðabirgðalögunum að leitað hafi verið álits ragnhildar helgadóttur lektors í háskólanum í reykjavík og eiríks tómassonar prófessors niðurstaða ragnhildar var að með bráðabirgðalögunum þá það er árið tvö þúsund og þrjú hafi verið gengið nær tuttugasta og áttundu grein stjórnarskrárinnar en dæmi eru um frá stjórnarskrárbreytingunni nítján hundruð níutíu og eitt hún taldi hins vegar ólíklegt að dómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu að bráðabirgðalöggjafinn teldist hafa farið út fyrir valdsvið sitt þó að sú niðurstaða væri að hennar mati ekki vafalaus eiríkur tómasson taldi setningu bráðabirgðalaganna þá takmarkatilvik það sem fyrst og fremst þótti vafasamt er hvort brýna nauðsyn hafi borið til að beita heimildinni og setja bráðabirgðalög fremur en að leggja málið fyrir alþingi sem svo fer með löggjafarvaldið samkvæmt stjórnarskránni reyndar gengur ragnhildur svo langt í áliti sínu að segjast vera þeirrar skoðunar að of nærri hafi verið gengið skilyrðum tuttugasta og áttundu greinar um brýna nauðsyn eins og greinin verði skýrð með hliðsjón af þeim ummælum sem féllu á alþingi við breytingu stjórnarskrárinnar nítján hundruð níutíu og eitt með því að setja bráðabirgðalög án þess að reyna að leggja málið fyrir alþingi sumarið tvö þúsund og sjö voru aðstæður þær sömu og fyrir fimm árum og því nokkuð ljóst að skilyrði fyrir notkun bráðabirgðalagaheimildarinnar eru ekki ríkari en var þá bráðabirgðalögin núna í sumar síðastliðin tvö þúsund og átta verður að telja á þann veg að enn minni

þegar atvik málsins eru skoðuð það verður að telja hafið yfir allan vafa í þessum tilvikum öllum þremur að unnt var að kveðja alþingi saman og kveðja málið fyrir á þeim tíma sem var til ráðstöfunar og var viðurkennt af hálfu hæstvirtur viðskiptaráðherra við fyrstu umræðu um staðfestingarfrumvarpið um bráðabirgðalögin sumarið tvö þúsund og sjö að ríkisstjórninni fannst ekki ástæða til þess að kveðja

ekki verið nægilega brýnt tilefni til að kveðja alþingi saman með öðrum orðum ráðherra sneri algerlega við ákvæðum stjórnarskrárinnar um að það megi beita bráðabirgðalagaheimildinni ef brýna ástæðu beri til það er þá býsna langt gengið virðulegi forseti ef einstakir ráðherrar eru farnir að eru farnir að umgangast heimildina um að setja bráðabirgðalög á þann veg að hún sé notuð án þess að að þeirra mati sé brýn ástæða fyrir því og málið sem er undir er ekki það stórt í sniðum að þeirra mati að það taki því að ónáða alþingi með því að kalla það til fundar þá þykir mér virðulegi forseti vera farið að kasta tólfunum

það er kannski tímanna tákn og talandi dæmi um veika stöðu alþingis að ráðherrar skulu komast upp með þetta ekki bara sumarið tvö þúsund og sjö heldur er það endurtekið sumarið tvö þúsund og átta án þess að meiri hluti þingmanna geri athugasemdir við og geri ráðherra ljóst að það sé gengið lengra en þeir geti sætt sig við í þessu ljósi öllu saman tel ég einboðið að fella algerlega niður heimild ráðherra til að setja bráðabirgðalög með þeim rökum að ráðherrarnir misnota heimildina það endar ávallt á þann veg að ráðherrar framkvæmdarvaldsins munu misnota heimildina í stjórnarskránni til að setja bráðabirgðalög það liggur fyrir staðfest dæmi um það og það þrjú frekar en eitt ef þingið ætlar að láta taka mark á sér og það sem er kannski meira um vert ef þingið ætlar að fara að stjórnarskránni þá á þingið að taka fyrir þennan möguleika það er eina leiðin til að þingið sinni því hlutverki sem stjórnarskráin felur því að sinna það er að fara með löggjafarvaldið ég er algerlega orðinn sannfærður um það að fenginni reynslu að það er ekki við það búandi og ráðherrum er ekki treystandi til að fara með þetta vald og það sem verra er það er svo um það búið að ráðherrarnir sjálfir hafa það mat hvort brýna ástæðu ber til og það er kannski höfuðgallinn í málinu að sá sem hefur heimildina hefur líka matið á því hvenær á að beita henni þetta er auðvitað algerlega fráleitt

að eigi að vera einhver heimild í stjórnarskránni á að fela öðrum tiltekið vald sitt þá verður það afmarkað og skýrt þannig að sá sem fær heimild til að beita þessu valdi gerir það innan þess ramma sem fyrir er lagt en móti ekki sjálfur rammann það er algerlega út í hött og þetta minnir dálítið á löggjöf sem hér fer í gegnum alþingi í vaxandi mæli sem er á þá lund að alþingi er að veita ráðherrum heimild til að gera ákveðna hluti sem eru mjög rúmir lítt afmarkaðir þannig

yfir hvað heimildin nær það er mörg löggjöfin á undanförnum árum sem er þessu marki brennd og það er í vaxandi mæli sem ráðherrarnir vilja hafa löggjöfina þannig að þeir séu í raun með löggjafarvaldið og dæmi um slíkt er heilbrigðislöggjöfin nýja frá tvö þúsund og sjö það er auðvitað margt ágætt í henni en megingallinn er sá að alþingi felur ráðherranum í of ríkum mæli að marka stefnuna og móta hana og beita heimildum sem honum eru fengnar án nokkurrar leiðsagnar eða afmörkunar í lögunum sjálfum ég satt að segja svo ég hafi ekki látið athuga það eða viti til að það hafi verið kannað þá held ég að það sé álitamál og kannski ástæða til að láta skoða það hvort svona löggjöf sem svona er um búið svona rúm heimildarlöggjöf hvort hún standist ákvæði stjórnarskrárinnar vegna þess að þá sé búið með svona rúmum lagaákvæðum að fela í raun of mikið af lagasetningarvaldinu til framkvæmdarvaldsins undir þessu yfirskini í öðru lagi virðulegi forseti seta ráðherra á alþingi sem hér er lagt til að verði bönnuð seta ráðherra á alþingi hefur lengi þótt umdeilanleg í ljósi þess sjónarmiðs að rétt sé að aðskilja framkvæmdarvald og löggjafarvald með sama hætti og dómsvald er aðgreint frá öðrum þáttum ríkisvaldsins

slíkt fyrirkomulag er talið heppilegt til að auka skilin á milli framkvæmdar og löggjafarvalds og er í samræmi við meginregluna um þrígreiningu

löggjöf að þáttur alþingismanna innan framkvæmdarvaldsins hefur mjög farið minnkandi og hlutur og áhrif ráðherra vaxið að sama skapi nú er meginreglan að ráðherrar skipa stjórnir og ráð sem falla undir ráðuneyti þeirra eða stofnanir sem heyra undir ráðuneytið enn fremur hafa veigamiklar ákvarðanir verið fluttar frá alþingi til ráðherra og má þar nefna sem dæmi ef virkjanaleyfi eru nú í höndum iðnaðarráðherra en áður veitti alþingi sjálft þau flest með sérstökum lögum hverju sinni breytingar á lögum um ríkisstofnanir og um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins hafa styrkt stöðu framkvæmdarstjóra ríkisstofnana stjórnir einstakra stofnana hafa ýmist verið lagðar niður eða heyra að öllu leyti beint undir ráðherra og hlutverk þeirra verið breytt þessi skýra stefna um aðskilnað löggjafarvalds frá framkvæmdarvaldi er studd mörgum veigamiklum rökum og eflir framkvæmdarvaldið eðlilegast er að framfylgja þessari stefnu með sama hætti innan löggjafarvaldsins og taka fyrir setur ráðherra á alþingi er hér lagt til að ráðherra verði að afsala sér þingmennsku og eigi ekki afturkvæmt til setu á alþingi fyrr en við næstu alþingiskosningar þessi leið tryggir aðskilnað löggjafarvalds og framkvæmdarvaldsins önnur leið er að ráðherra verði að láta tímabundið af þingmennsku meðan hann gegnir ráðherrastarfi hún kemur einnig til greina og er til

ég hef ákveðið að flytja frumvarpið með þessum hætti til að skilin verði skýr og full að þingmaður sem verður ráðherra verður að kveðja alþingi algerlega ég hef styrkst í þeirri skoðun minni eftir því sem tímar líða fram og verð æ meira fráhverfur hinni hugmyndinni sem hefur verið hreyft á alþingi að ráðherra afsali sér þingmennsku um stundarsakir vegna þess að það slítur ekki skilin og ráðherrann er enn þá með sitt umboð sem þingmaður og hefur áhrif sem slíkur innan þingflokksins

þingið verður að draga skilin algerlega skýrt og þeir sem hugsa sér að gegna ráðherradómi verða að gera sér grein fyrir því að það kostar það þegar látið er af þingmennsku það styrkir þingið að eiga ekkert undir ráðherranum eins og menn þekkja hér á landi þar sem við búum við tiltölulega fámennt þing og fjöldi ráðherra í þingflokki er tiltölulega hár þannig að áhrif þeirra eru mikil ef ráðherra heldur þingsæti sínu þó hann sé í leyfi þá hefur hann áhrifin

og reynslan er sú og hefur stjórnað meira og minna löggjöfinni á sínu málasviði í krafti þess valds það er það sem verður að taka fyrir til að þingið sinni sínu hlutverki að vera sjálfstæður aðili að löggjöfinni og láti ekki ráðherrana segja sér fyrir verkum í stóru og smáu að þeir samþykki að þingið samþykki það er hinn praktíski veruleiki virðulegi forseti þó að það sé auðvitað eðlilegt að ráðherrar í sínum málaflokki leggi fram frumvörp og lýsi því hvernig þeir vilji breyta einstakri löggjöf þá er ekki eðlilegt að ráðherrann hafi slík heljartök á því að ekkert annað nái fram að ganga en viðkomandi ráðherra sættir sig við ráðherra á ekki að hafa neitunarvald um breytingar á löggjöf sem undir hann heyra en þannig er það í reynd í dag og þessu þarf að breyta við sjáum alveg í hvaða stöðu þingið er komið og hversu versnandi hún fer

tala ekki um hópa í þjóðfélaginu það hefur alltaf verið að þeir hrópa hagsmunahópar og aðrir og reyna að hafa áhrif á löggjöf en að þessu sinni á þessu þingi var það ríkisstjórnin sem ákvað á sínum vettvangi

að framkvæmdavaldið ákveði á sínum fundum kaup og kjör löggjafarvaldsins það er bara ekki hægt að sætta sig við það menn geta haft alla skoðun á því hver þau eiga að vera laun og kjör sem þingmenn búa við en það eru þingmennirnir sem verða að taka afstöðu til þess hver þau eigi að vera eða hver eigi að ákveða það ef þeir vilja ekki ákveða það sjálfir en það er ekki framkvæmdarvaldið sem á að setja þingmönnunum stólinn fyrir dyrnar í þessum efnum það gengur ekki virðulegi forseti þá er þingið

og ég leyni því ekki að ég er mjög ósáttur við það að núverandi ríkisstjórn skyldi ganga þennan veg sem aðrar ríkisstjórnir hafa ekki gert á undan henni

en það er kannski lýsandi fyrir það hvernig ráðherrarnir líta á stöðu sína það er kannski skýrasta dæmið um það hversu langt menn eru komnir inn á þá braut að líta svo á að í stóli ráðherra séu menn kóngur í ríki sínu og alþingi er ekki ríki heldur hirð sem á að bugta sig og beygja eftir því sem kóngurinn í ríki sínu mælir fyrir um eða lætur sína þegna sína vita hvað honum sé þóknanlegt

við eigum að hafa inn i á þingi fólk sem leyfir sér að tala fyrir sínum skoðunum flytja sitt mál og sínar tillögur jafnvel þó það sé í blóra við vilja einstakra ráðherra eða forustumanna einstakra stjórnmálaflokka þetta eiga þingmenn óhægt um vik í dag ef þeir ætla sér einhvern frama innan stjórnmálaflokkanna við skulum bara tala um hlutina eins og þeir eru þetta er okkar vandamál það er okkar að koma okkur út úr þessu vandamáli ég er með tillögu sem ég held að hjálpi til í þeim efnum setjum ráðherrana út fyrir vegginn þeir koma ekki hér inn nema sem ráðherrar að mæla fyrir sínum málum eða svara fyrirspurnum en þeir eru ekki hluti af þinginu þeir greiða ekki atkvæði þeir hafa ekki afskipti af því hvaða mál eru á dagskrá þeir hafa ekki afskipti af því hvað nefndir ákveða að afgreiða eða hvernig þeir gera það sem þingið segir þeim að gera en ekki öfugt þessu þurfum við að breyta virðulegi forseti það má auðvitað segja að þegar fólk fer að íhuga hvernig gat það gerst að við lentum í þeim ógöngum sem við höfum lent í í dag þá fara menn að velta fyrir sér meðal annars stjórnkerfinu og hvort leikreglurnar sem við höfum sett upp séu endilega þær bestu og hvort þær séu það gallaðar að þær leiði að einhverju leyti til þessarar niðurstöðu ég held virðulegi forseti að það sé margt sem skýrir aðdragandann að þessu efnahagshruni hér á landi en ég er algerlega sannfærður um það að einn þátturinn er einmitt þessi leikreglurnar á pólitíska sviðinu og að hluti af breytingunum sem við þurfum að ráðast í hvort sem það verður þetta þing næsta þing eða hver sem það gerist það er að breyta hlutunum í samræmi við það sem ég er að leggja til að afnema heimild ráðherra til að setja lög að afnema heimild ráðherra til að sitja á alþingi og svo að sjálfsögðu að samþykkja frumvarp sem ég er með um fjárreiður ríkisins að afnema heimild fjármálaráðherra til að stofna til útgjalda og greiða út fé án heimildar í fjárlögum það er líka í stjórnarskránni ákvæði um að alþingi haf fjárveitingavaldið en menn hafa þróað þá reglu hér og sett í lög um fjárreiður heimildir til að borga út peninga jafnvel eftir á borga út peninga og sækja sem heimild til alþingis eftir á það er heimild til að styrkja framkvæmdarvaldið í sessi við þurfum að loka öllum þessum leiðum og gera framkvæmdarvaldinu ljóst að það á að fara eftir ákveðnum leiðum og halda sig innan þeirra virðulegur forseti loks gerir þriðja breytingartillagan ráð fyrir að breytingar á stjórnarskránni verði bornar undir þjóðina og öðlist ekki gildi nema með samþykki í almennri leynilegri atkvæðagreiðslu þykir ekki eðlilegt að bæði alþingi sjálft leggi fram tillögur til breytinga á stjórnarskránni og samþykki þær einkum í ljósi þess að stjórnarskráin er upphaflega sett af þjóðinni og hefur að geyma fyrirmæli um starfssvið alþingis rétt þykir að sá sem setti stjórnarskrána í upphafi það er þjóðin sjálf staðfesti framvegis breytingar á henni að sama skapi verður að telja það til bóta að alþingi ákveði ekki sjálft eigin stöðu í stjórnskipaninni og ég tel virðulegi forseti að þetta sé ákaflega mikilvæg breyting því ég held og er á þeirri skoðun að alþingi og stjórnmálaflokkarnir hafi misnotað freklega þetta ákvæði stjórnarskrárinnar og geti breytt stjórnarskránni í veigamiklum atriðum og í raun og veru komist hjá umræðu um breytinguna vegna þess að það þurfi að fara fram almennar alþingiskosningar á milli og þær snúast ævinlega um eitthvað annað en stjórnarskrána yfirleitt um efnahags og þjóðfélagsmál sem hæst ber á hverjum tíma þannig að stjórnarskrárbreyting fær tiltölulega litla umfjöllun og um hana er yfirleitt aldrei greidd atkvæði kjósandinn sem mætir á kjörstað og vill láta í ljós skoðun sína á tiltekinni breytingu á stjórnarskránni sem á að staðfesta að afloknum alþingiskosningum fær aldrei tækifæri til þess að segja skoðun sína á þessum tillögum vegna þess að hann fær bara kjörseðil með nöfnum stjórnmálamanna sem bjóða sig fram til setu sem alþingismaður menn geta haft mismunandi skoðanir á því hverjir eigi að sitja á þingi og það þarf ekki að vera neitt samræmi á milli þess og þeirri áherslu sem kjósandinn hefur á því hvernig stjórnarskráin á að vera hverju sinni þess vegna er nauðsynlegt að taka breytingar á stjórnarskránni út úr alþingiskosningunum og út úr vali á þingmönnum og ráðherrum yfir í beina kosningu sem fer ekki fram með öðrum hætti en þjóðaratkvæðagreiðslu og er þá sama fyrirkomulag og var þegar við settum stjórnarskrána það var þjóðin sem setti stjórnarskrána og það er auðvitað þjóðin sem ein á að geta breytt henni með beinum og skýrum hætti virðulegi forseti ég hef þá lokið við að mæla fyrir þessu frumvarpi til stjórnarskipunarlaga og þeim breytingum sem í því eru sem ég tel að eigi mjög vel við sem hluti af þeim ráðstöfunum sem nauðsynlegt er að grípa til í kjölfar þess efnahagshruns og að sumu leyti stjórnmálahruns í þjóðfélaginu sem orðið hefur á undanförnum mánuðum